Creo que no se puede dejar en manos de los servicios de la Cámara decir cuáles tienen que ver o no con el Tratado de Lisboa. Esta Cámara es soberana, además, para decidir si una enmienda es necesaria o no en estos momentos en que se abre como aquí se ha dicho por todos una nueva etapa.